Il est évident que la décision du Conseil constitutionnel de ce pays de remettre en cause, en violation du code électoral, les résultats des élections proclamés officiellement par la commission indépendante électorale est unanimement condamnée par la communauté internationale. L'Union européenne, l'ONU, l'Union africaine, l'Assemblée parlementaire paritaire Union européenne ACP, la CEDEAO et, bientôt certainement, le Parlement européen, réclament le respect de la proclamation officielle des résultats des élections et l'installation du nouveau président de la République, tel que l'a reconnu

Tous les groupes politiques du Parlement européen ont exprimé, dans une déclaration commune, leur accord sur ces points essentiels. Ils ont aussi appelé à enrayer toute escalade des tensions dans le pays, qui pourraient conduire à la guerre civile, ce qui serait pour la Côte d'Ivoire un désastre humain, social et économique, ce qu'il faut, bien évidemment, éviter à tout prix.